Ich bin schon überrascht, dass die Regierung Lula diesen verurteilten Mörder nicht an ein europäisches Mitgliedsland ausliefert. Ich hoffe, dass das Verfahren in Brasilien sehr schnell abgeschlossen wird. Die Regierung Lula hat sich insbesondere den Menschenrechten verpflichtet.

Deshalb hoffe ich, dass dieser Entschließungsantrag große Unterstützung findet.